Herr Präsident!

Dabei sind es vor allem Sicherheitsbedenken, die die Menschen skeptisch machen, und das zu Recht, sind doch Bankdaten und Passwörter bevorzugte Ziele von Cyberkriminalität. Gerade im Zusammenhang mit Android Smartphones ist es ja bekanntlich ein Leichtes, Daten auszuspionieren. Bei der Bezahlung über die Telefonrechnung wird ja jetzt schon genug Schindluder getrieben. Kein Wunder also, dass mit Hilfe von vielfältigen Tricks unseriöse Firmen den Konsumentenschutz diesbezüglich völlig aushebeln. Mit der Zunahme mobiler Zahlungen muss die EU also nicht nur für Sicherheit in Form eines besseren Konsumentenschutzes sorgen, sie hat meines Erachtens auch für den entsprechenden Datenschutz zu sorgen.